Señor Presidente, es evidente que las expulsiones y la demolición sistemática de viviendas y estructuras básicas en la Cisjordania ocupada son parte de una estrategia global israelí contra el pueblo palestino y su viabilidad como Estado. Proyectos financiados por la Unión fueron ya bombardeados de forma masiva en Gaza y la reacción de los Estados miembros fue ridícula. Esa actitud incapaz lleva asimismo a que la Unión Europea siga callando ante las muertes que provoca a diario el bloqueo israelí contra Gaza. Señora Mogherini, sus palabras reflejan que la Comisión es consciente de que lo hecho y dicho hasta ahora no ha servido de nada, y usted misma acaba de subrayar que no basta con proclamar lemas, que hacen falta acciones concretas.